frú forseti mín skoðun varðandi evrópusambandið er óbreytt og ef eitthvað er þá er ég sterkari á meiri skoðun minni sem var nú erfitt að vera sterkari en ég var að við ættum ekkert erindi þangað að draga umsóknina til baka er á valdi alþingis þannig að ef meiri hluti á alþingi tekur ákvörðun um að draga umsóknina til baka þá er hún tekin til baka það er enginn ráðherra sem ákveður það hvort hún sé hvort heldur er gert það er alþingi sem ræður og erum við ekki einmitt að tala um styrk alþingis þannig að ég vísa líka til alþingis varðandi síðan sjávarútveg og landbúnaðinn er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni það eru undirstöðugreinar núna íslensks atvinnulífs og það er þangað sem við núna einmitt sækjum hvað sérstaklega styrk í þeirri endurreisn íslensks atvinnulífs og við þurfum að standa vörð um það það er ekki svo sjálfgert